Pani Przewodnicząca! W przyszłym roku Komisja Europejska zamierza kontynuować między innymi wdrażanie pakietu klimatyczno energetycznego. Rok 2013 to również przejście do trzeciego etapu funkcjonowania systemu handlu emisjami w Unii Europejskiej. W tych ramach Komisja walczy o coraz większe prawa do ingerowania w politykę krajową i konkurencyjność poszczególnych gospodarek. Ani Parlament, ani rządy państw członkowskich nie powinny się na to godzić. Projekt decyzji dotyczącej harmonogramu akcji uprawnień do emisji CO jest tylko jednym z przykładów wnioskowanych przez Komisję działań, które mogą skutkować jeszcze większym pogrążeniem gospodarek narodowych w kryzysie, zwłaszcza takich państw jak Polska, której przemysł oparty jest na węglu. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że przedmiotem prac Komisji w przyszłym roku będzie także wniosek moich rodaków zarejestrowany jako jedna z pierwszych inicjatyw obywatelskich, której celem jest zawieszenie szkodliwego dla naszej części Europy pakietu klimatyczno energetycznego.